Tehát, hogy a visszafogadási egyezmények aláírása, tárgyalása után megindult a délszláv háború során kitelepítettek, menekülésre kényszerítettek visszatelepítése. Részben önkéntesen, részben kényszerrel indult el ez a folyamat, és különösen a Koszovóban élő kisebbségek elsődlegesen a romák azok, akik nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ebben a folyamatban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetközi szervezeteknek a figyelmeztetéseit vegyük tekintetbe akkor amikor ezeknek a visszafogadási egyezményeknek a végrehajtására sor kerül. Tudjuk, hogy Koszovó ma nincsen olyan szociális, gazdasági helyzetben, hogy ezekről az emberekről gondoskodni tudjanak, és valóban méltatlan helyzetek alakulnak ki. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek fel kell emelnie a szavát.